dans sa quête de la paix et de la réconciliation mais aussi de la liberté, de la démocratie et des droits de l'homme.

à l'Union européenne Car l'Union européenne est un espace de paix mais aussi de liberté, de démocratie et de justice. Aujourd'hui, la paix s'est installée sur un continent longtemps dévasté par les guerres. La réunification l'a emporté sur de vieilles divisions. L'aspiration des peuples européens à leurs droits fondamentaux à la liberté, à la dignité et à la justice a été plus forte que l'oppression et l'humiliation. Elle s'est réalisée dans une destinée, désormais partagée, où la diversité et l'unité sont à la fois légitimes et reconnues. Aujourd'hui être Européen, c'est être lié dans une adhésion commune à des valeurs et des principes supérieurs la dignité de la personne humaine, la liberté et la justice. C'est se rassembler aux côtés de ceux qui se battent pour ces valeurs universelles qui nous sont si chères. Mais il nous faut aussi des institutions politiques pour garantir la préservation de ces valeurs et assurer la poursuite de la mise en œuvre de ces engagements.

Je cite La vie des institutions est plus longue que celle des hommes et les institutions peuvent ainsi, si elles sont bien construites, accumuler et transmettre la sagesse des générations successives. Le génie des pères fondateurs a été, précisément, de bâtir la paix et la réconciliation sur une dynamique d'intégration économique, et donc, d'arriver par l'instrument économique à un but politique la paix! Mais l'Europe est bien plus qu'un marché. Le marché est, sans doute, important pour créer l'interdépendance et la solidarité de fait mais nous avons besoin de voir l'Europe comme un projet politique et pourquoi ne pas le dire comme un projet de culture, notre culture européenne, une Europe fondée sur nos valeurs! Le génie des pères fondateurs a été aussi d'assurer l'ancrage de la paix en Europe en créant des institutions supranationales, qui sont le garant de l'intérêt général européen et du bien commun européen. La Commission est l'une de ces institutions.

De plus c'est important le génie de la création de l'Union européenne a été, à côté de la légitimité démocratique des États membres représentés au Conseil, au Conseil européen, de développer une démocratie transnationale. C'est la première fois que nous avons véritablement dans l'histoire de l'humanité une démocratie transnationale, symbolisée par ce Parlement le Parlement européen directement élu par les citoyennes et les citoyens de l'Europe. C'est un héritage que nous devons chérir et cultiver. C'est un ouvrage en cours, qui demande une attention constante et minutieuse. Et au moment où beaucoup de nos citoyennes et de nos citoyens, à cause de la crise économique et financière et de la crise sociale, très dures, que nous ressentons en Europe, au moment où tant de nos citoyens ont des doutes sur l'Europe, le message

Il nous a dit Vous avez créé quelque chose de précieux.

Gardez l'Union européenne. Nous avons besoin d'une Union européenne forte dans le monde.

Il est à présent de notre responsabilité de la poursuivre. Plus que jamais, en cette période de crise et de changement, nous ne pouvons pas ignorer que si la guerre et le totalitarisme se sont retirés de ce qui est, aujourd'hui, l'espace de l'Union européenne, d'autres tempêtes peuvent encore se lever à tout moment.

La vérité est que la liberté, la démocratie et la paix doivent être une conquête de chaque jour.

Il nous faut répondre à nos vraies réalités économiques

S'il y a bien une leçon à tirer de cette crise, c'est celle de notre étroite interdépendance. Le monde du 21e siècle nous appelle à dépasser une vision purement nationale de la démocratie et de la souveraineté. Cela signifie que les institutions de l'Union européenne, telles que ce Parlement et la Commission européenne, sont plus que jamais nécessaires pour défendre l'intérêt général européen et développer une union plus démocratique et sans cesse plus étroite entre les peuples de l'Europe. Alors que l'interdépendance européenne ne cesse de se renforcer, le destin des nations du monde est, lui même, de plus en plus imbriqué.

Une mondialisation dont nous ne voulons pas être seulement le spectateur mais véritablement un acteur décisif. Un ordre mondial que nous voulons aider à consolider autour des principes clés de la responsabilité et de la solidarité globales.